To slovenští občané pochopili a vyšli do ulic demonstrovat proti moci zodpovědné za vraždu Jána Kuciaka.

Ukrajinci na Majdanu pochopili, že jim vládnou titíž, kteří vládli za komunismu, že se v jejich zemi z nejplamennějších komunistů stali největší a nejbohatší kapitalisté, nejmocnější oligarchové.

Zdá se, že se Majdan stal stěhovavým. Do ulic vyšli i Maďaři a Gruzíni, kteří mají své oligarchy. Do ulic vyšli začátkem roku i Češi protestující proti tomu, že jim vládne bývalý agent československého KGB, agent Státní bezpečnosti, bývalý člen komunistické strany, dnes bohatý oligarcha a premiér země a majitel vlivných médií. Dámy a pánové, střední a východní Evropu obchází stín lidového odporu.